Monsieur le Président, chers collègues, trop longtemps, les Européens ont produit des déchets sans se soucier, ou si peu, de leur recyclage en fin de vie. Aujourd'hui, encore, trop peu de citoyens européens ont le réflexe du traitement de leurs déchets électriques et électroniques.

Heureusement, son supérieur lui a expliqué que, dans son magasin, il y avait effectivement un point de collecte à la disposition des clients, ce qu'il a découvert en même temps que moi.

Je voterai donc en faveur du texte négocié âprement par mon collègue, Karl Heinz Florenz, et je le félicite pour le travail remarquable qu'il a accompli tout au long de ces mois.

Elle va accompagner et renforcer le changement de comportement progressif des citoyens européens.

Cela ne coûte rien, c'est bon pour la planète et bon pour les futures générations. J'en profite, Monsieur le Président, pour vous féliciter pour votre élection et vous demander de contribuer à l'efficacité énergétique en essayant de faire augmenter ici la température et de moins utiliser la climatisation.